Acest raport constituie un exemplu excelent despre ceea ce înseamnă politică responsabilă, conștientă și orientată către progres economic.

Trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană are o populație îmbătrânită, are un deficit de forță de muncă calificată, că avem nevoie de imigranți calificați din țări terțe, că trebuie să renunțăm la birocrație și, mai ales, să combatem scepticismul față de imigranți. Avem datoria de a promova aceeași atitudine, nu numai față de cetățenii statelor terțe, ci mai ales față de cetățenii europeni. Mai ales cetățenii proveniți din noile state membre se confruntă adesea cu atitudini ostile, nepermise, în urma unor campanii populiste și politicianiste. Cei care duc astfel de campanii ar avea multe de învățat din această dezbatere.